Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach fast drei Jahren intensiver Arbeit, nach weitaus mehr als 3000 Änderungsanträgen, nach ungezählten Gesprächen, Diskussionen, Debatten, nach schwierigsten technischen Verhandlungen und politischen Trilogen steht es nun zur Abstimmung das politische Paket, der große Kompromiss zwischen Europäischem Parlament und Ministerrat zur zukünftigen Kennzeichnung von Lebensmitteln. Diese Verordnung soll dem Verbraucher mehr und bessere Informationen über Lebensmittel geben, damit er eine gezielte Kaufentscheidung treffen kann.

Das ist insbesondere wichtig für kleine und mittelständische Unternehmen, und man muss wissen, dass der Lebensmittelsektor in der Europäischen Union zu über 80 aus KMU besteht. Gleichzeitig muss diese Kennzeichnung für jedes Lebensmittel und für jedes alkoholfreie Getränk passen, vom Grundnahrungsmittel bis zum hoch verarbeiteten Fertiggericht. Deswegen ist ja auch eine Pflichtkennzeichnung in Ampelfarben nicht möglich, denn diese Kennzeichnung passt nun einmal nicht auf Grundnahrungsmittel. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller politischen und ideologischen Unterschiede im Parlament, trotz aller nationalen Egoismen der Mitgliedstaaten kann sich der nun erreichte Kompromiss aber sehen lassen.

Die pflanzliche Herkunft von Pflanzenölen wird angegeben. Es gibt eine Herkunftskennzeichnung für Schweinefleisch, für Geflügel Schaf und Ziegenfleisch. Für weitere Produkte wird eine Folgenabschätzung zeigen, ob und wie die Herkunft angegeben werden kann, z.

für Milch und Milchprodukte, single ingredients also Produkte, die aus einer Hauptzutat bestehen, Fleisch in verarbeiteten Erzeugnissen etc. Imitate werden auf der Vorderseite deutlich gekennzeichnet werden müssen, und das Gleiche gilt für Formfleisch und für Formfisch, zusammengesetzt, zusammengeklebt aus kleinen Stücken. Auch darf eine Verpackung nicht den Anschein erwecken, dass etwas drin ist, was eben nicht drin ist. Wenn ein Bild von Früchten auf einem Joghurt ist, müssen auch Früchte drin sein, und nicht nur Farbstoff und Aromastoffe.

Zugesetztes Wasser bei Fleisch muss gekennzeichnet werden, das Datum des ersten Tiefgefrierens bei Fleisch und Fisch und noch viele weitere Details. Das Wichtigste aber Alle Angaben müssen lesbar sein. Wir haben Lesbarkeit definiert, wir haben eine Mindestschriftgröße festgelegt und die Kommission beauftragt, bindende Regeln für weitere Faktoren festzulegen wie z.

Nicht vorverpackte Frischprodukte müssen wohl die Allergen Information liefern, aber nicht die vollständige, durch teure Analysen zu ermittelnde Nährwertinformation. Die Kommission wollte dies ja ursprünglich haben, aber das hätte uns die nationalen und regionalen Besonderheiten und Spezialitäten zerstört, es hätte zum europäischen Einheitsbrei geführt, und deswegen haben wir das verhindert. Aber jetzt haben wir uns ja alle geeinigt, und die seriösen Verbraucherschützer sind durchaus zufrieden mit dem, was erreicht wurde. Ich danke also allen Beteiligten, den Schattenberichterstattern, der Kommission, insbesondere Kommissar Dalli für seine Erklärungen, die er hoffentlich gleich abgeben und mit denen er den Knoten zerschlagen wird, der sich bei uns im politischen Diskurs gebildet hat. Und ich danke ganz besonders der ungarischen Ratspräsidentschaft, die etwas geschafft hat, was fast nicht mehr zu erwarten war, fast die Quadratur des Kreises die Einigung zu dieser Verordnung.